Történelmi tény, hogy ezek a régiók egyszer már egységet képeztek a Kárpát medencében, ezért a Jobbik képviselői a kialakult helyzetben is támogatják és szükségesnek tartják a régiók közötti együttműködést, ezzel is elhalványítva a magyarság közé emelt ideiglenes határokat. Azonban a közvetlen, Brüsszelen keresztül folyósított és irányított források helyett a pénzügyi forrásokat az érintett országok partnerségén alapulva, közös együttműködés által indított és jóváhagyott projektek formájában tudjuk csak elképzelni. A helyi, regionális szinten mind a problémák felismerése, mind pedig kezelése hatékonyabban történhet, figyelembe véve a példaként említett gazdaságilag összefüggő régiók határokon átnyúló jellegét, és az akkor is támogatandó lenne, ha csupán gazdasági szempontokat vennénk figyelembe. Hasonlóan a szabályok egyszerűsítése, a kkv k európai projektbe való bevonása, a gazdaságilag elmaradottabb régiók felzárkóztatása mind támogatandó lenne, ha ezek a népszerű intézkedések nem Brüsszel és a Bizottság hatáskörének és ellenőrző szerepének kibővítésével járnának a nemzeti irányítás háttérbe szorításával. A régiók előtérbe kerülésével és közvetlen gazdasági támogatásukkal